Herr Präsident! Ich glaube, die Schwerpunkte der Kommission sind gut gewählt.

Ich glaube, dass es auch notwendig ist, hier klare Vorgaben zu machen. Wir wollen im Haushalt bis 2014 sehen, dass hier auch Vorstrukturierungen stattfinden, die uns in die Lage versetzen, die Schuldenkrise in den Griff zu bekommen.